Or, les gens du voyage n'ont pas le droit de choisir leur habitat, et les expulsions sont monnaie courante. En France, les carnets de circulation en font des citoyens de seconde zone aires du voyage insalubres, sans transports publics, sans ramassage d'ordures, sans ramassage scolaire, alors que les fonds existent. Le mois dernier, à Dale Farm, près de Londres, les gens du voyage ont dû lutter pour ne pas être expulsés à Basildon. À Toulouse, où moi même j'habite, comme beaucoup d'autres familles, la famille de Frédéric Levy, français, sédentarisé, propriétaire de son terrain, avec tous ses enfants scolarisés, vient de faire l'objet d'un arrêté lui enjoignant de détruire son habitation. Alors, Madame la Commissaire, à l'instar de mes collègues, je vous demande très concrètement quelles pressions allez vous exercer auprès des États membres, quelles actions concrètes allez vous mener pour que cessent enfin ces discriminations intenables?